A termőföld rendeltetése az élelem megtermelése.

Ilyet végez többek között multinacionális cég Romániában, ahol a televízió felvételek tanúsága szerint az emberek ez ellen biztonságukat féltve tiltakoznak, rendőri erőszaknak vannak kitéve. Mit tud erről a Bizottság, mit tud erről a rapportőr? Harmadik kérdés véletlenül ez az egész oroszellenes hisztéria, amelyben az Európai Unió és Amerika együtt harcol az úgymond oroszellenség ellen nem azért van e, mert az Egyesült Államok az Európai Unióba kívánja exportálni palagázát, kérdezné az öcsém, de mivel nincs öcsém, ezért én vagyok

Köszönöm szépen!